Én egy kis magyar településről, Ónod nevezetű magyar településről szeretnék beszélni. Mi magyarok nagyon büszkék vagyunk erre a Borsod Abaúj Zemplén megyei kis településre, nemcsak azért mert 300 évvel ezelőtt itt volt egy híres országgyűlésünk, hanem 600 éve működik ezen a településen egy vásár, a híres ónodi vásár. 600 év alatt ez a vásár átélte a török dúlást, átélte a Habsburg elnyomást, és még a kommunizmus terrorévtizedeit is, de úgy néz ki, hogy az Európai Uniót már nem fogja túlélni, hiszen felröppentek olyan hírek, hogy bizonyos európai uniós jogszabályoknak nem felelnek meg az előírások. Kedves képviselőtársaim, ne hagyjunk egy ilyen közösségi intézményt elveszni a globalizmus oltárán, ahol kisgazdák, termelők, kereskedők, kis kézművesek adhatják el a portékáikat és cserélhetnek gazdát az ő termékeik.